Señor Presidente, empiezo por condenar, naturalmente, los acontecimientos en Irán y la represión del Gobierno iraní, pero intervengo para reforzar la posición de quienes han defendido que combinemos la presión de las instituciones europeas con el mantenimiento del diálogo, con el mantenimiento de los procesos de negociación. La historia y la experiencia demuestran que la ruptura de todo tipo de relación con los regímenes autoritarios no sirve para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que padecen esos regímenes y, al mismo tiempo, debilita la posición de quienes defendemos el respeto de la democracia y los derechos humanos en esos países. Por tanto, creo que debemos utilizar todos los instrumentos de presión de que dispone la Unión Europea, empezando por este Parlamento, frente al régimen iraní, pero, al mismo tiempo, también mantener la negociación, el diálogo, un diálogo que ejerza presión, especialmente a través del Alto Representante,